Ako vieme, niektoré členské štáty telesné skenery už zaviedli, väčšinou na testovacej úrovni, ale preto považujem za veľmi dôležité, aby Európska únia sa nielen začala venovať tejto problematike, ale zaujala jednotný postoj. Bezpečnostné skenery na kontrolu osôb či carga v súčasnosti už členské štáty používajú bez akéhokoľvek dohľadu alebo regulácie zo strany Európskej únie. Pri zavádzaní nových technológií je potrebné pamätať na to, že nové majú nahradiť staré. Keďže nové skenery budú schopné detekovať a vyhodnocovať tekutiny, predošlé limitácie na tekutiny budú môcť byť zrušené. Tento pomerne prísny zákaz naráža na niekoľko otázok. Najzákladnejšou zostáva definícia toho, čo je tekutina, pretože napríklad dnes máme medzi zakázanými látkami rôzne krémy, aerosoly alebo mazivá.